Gli sono stati tolti tutti i vestiti e il suo corpo è stato sottoposto a scosse elettriche è in isolamento senza energia elettrica e la cella è piena di spazzatura. Lo dice la Commissione egiziana per i diritti e la libertà, alla cui sede oggi l'autorità egiziana probabilmente metterà anche i sigilli. Rafforzare la cooperazione con l'Egitto è un'aspirazione che condividiamo ma non possiamo chiudere gli occhi, né far tacere la nostra voce davanti al vergognoso silenzio sul sequestro, sulle torture e sulla morte di Giulio Regeni, un ragazzo italiano, un cittadino europeo.